hæstvirtur forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til aðra um almannavarnir frá meiri hluta allsherjarnefndar það er óneitanlega sérstakt að við skulum ræða þetta mál í dag

jarðskjálftanna á suðurlandi en ég held að þeir atburðir undirstriki að hér er um afar mikilvægan málaflokk að ræða og mikilvægt að vel að honum sé búið þó að auðvitað geti menn haft mismunandi skoðanir varðandi útfærsluatriði í því sambandi allsherjarnefnd hefur fjallað um þetta mál ítarlega á mörgum fundum sínum fengið til sín fjölmarga gesti og fengið

í nefndaráliti er þess getið hver aðdragandi laganna er og kemur fram að frumvarpið er samið í kjölfar stefnuyfirlýsingar ríkisstjórnarinnar frá því í september tvö þúsund og sex um ný verkefni íslenskra stjórnvalda við brottför varnarliðsins þar var undirstrikuð ákveðin stefnumörkun sem meðal annars er er hrint í framkvæmd með því frumvarpi sem hér liggur fyrir í nefndarálitinu er gerð grein fyrir lögum meginþáttum frumvarpsins og mun ég ekki fara sérstaklega yfir þá heldur vísa til nefndarálitsins ég vil fyrst og fremst nota ræðutíma minn hér til að gera grein fyrir breytingartillögum sem meiri hluti allsherjarnefndar hefur lagt hér fram og finna má á sérstöku þingskjali og rétt að geta þess að breytingartillögur þessar eru gerðar í allgóðri sátt aðila og meðal annars eftir ábendingar sem komu fram hjá umsagnaraðilum eins og gengur í meðförum mála af þessu tagi í fyrsta lagi þegar vikið er að einstökum breytingartillögum er fjallað um markmiðssetningu frumvarpsins í annarri málsgrein fyrstu greinar þess þar er í fyrsta lagi lagt til að upptalning á þeim atriðum sem almannavarnaviðbrögð eiga vernda samræmist betur fyrstu málsgrein fyrstu grein frumvarpsins markmiðssetningin verður því útvíkkuð að þessu leyti þannig að vísað verði til líkams og heilsutjóns almennings umhverfis eða eigna í öðru lagi er lagt til að hugtakið hryðjuverk falli brott úr upptalningu á þeim tilfellum sem geta leitt til almannavarnaviðbragða enda er í greininni vísað til hættuástands af mannavöldum sem tekur einnig til hættu af hryðjuverkum í þriðja lagi er lagt til að orðin enda falli þau störf ekki undir aðra samkvæmt lögum falli brott enda er markmið frumvarpsins að setja heildarramma um almannavarnastörf og vísan til annarra laga því óþörf að eru lagðar til tæknilegar breytingar til að færa heiti ráðherra og ráðuneyta til samræmis við lög um breytingu á lögum um stjórnarráð íslands og lagt til að forstjóri geislavarna ríkisins eigi sæti í almannavarna og öryggismálaráði lagt er til að fimmtu grein frumvarpsins breytist á þann veg að við fyrstu málsgrein þar bætist að dómsmálaráðherra skuli hafa samráð við almannavarna og öryggismálaráð þegar hann gefur út reglur um almannavarnastig jafnframt er lögð til breyting á annarri málsgrein fimmtu grein sem felur í sér að þegar ríkislögreglustjóri tekur ákvörðun um almannavarnastig hafi hann samráð við lögreglustjóra ef unnt er með þessari breytingu er undirstrikað að tengsl við aðgerðastjórn í héraði verði tryggð eins og unnt er varðandi sjöundu greinar frumvarpsins eru lagðar til breytingar

fjallað um það að óþarfi sé að sérstaklega sé tekið fram að meðal þeirra verkefna sem ríkislögreglustjóri þurfi að huga að sé gerð varnarvirkja og annarra verndarráðstafana en ljóst er að gerð slíkra varnarvirkja geta verið á hendi ýmissa aðila samkvæmt lögum

hann hafi eftirlit með gerð hættumats þannig að verkefnið að gera hættumat verður þá á verksviði annarra en ríkislögreglustjóri fylgist með því að það sé gert í þriðja lagi er lögð til orðalagsbreyting á fimmta málsl annarri málsgrein sjöundu greinar í þeim tilgangi að hnykkja á því að ríkislögreglustjóri hafi eftirlit með stjórn aðgerða en í umfjöllun nefndarinnar kom fram að við við lestur þessa ákvæðis frumvarpsins væri hægt að draga þá ályktun að ríkislögreglustjóri hefði stjórn aðgerða með höndum

að semja um gagnkvæma aðstoð sín á milli í þriðja lagi er lagt til að við þriðju málsgrein bætist ákvæði þess efnis að þegar ein almannavarnanefnd er í umdæmi lögreglustjóra skuli hann eiga sæti í nefndinni er það gert til að tryggja að lögreglustjóri sem fer með stjórn aðgerða í héraði eigi sæti í sameiginlegri almannavarnanefnd þá eru lagðar til tvenns konar breytingar á elleftu greinar frumvarpsins er annars vegar lögð til sú orðalagsbreyting á fyrstu málsgrein að það verði skýrt að ábyrgð á stjórn aðgerða í héraði sé á hendi lögreglustjóra en hann starfi samt sem áður náið með öðrum viðbragðsaðilum og er rauði kross íslands nefndur til viðbótar sem viðbragðsaðili sem eigi sæti í aðgerðastjórn hins vegar er lagt til að í annarri málsgrein komi hugtakið stjórn í stað hugtaksins heildarstjórn og þykir síðarnefnda hugtakið þykir síður henta í því sambandi einkum varðandi skilgreiningu þess í reglugerð um leit og björgun í landi og samstarf lögreglu og björgunarsveita telja verður að hugtakið heildarstjórnun eigi ekki heima á vettvangi enda er vettvangsstjórnun í eðli sínu framkvæmd áætlana innan tiltekins vettvangs þá er lagt til

og stjórnstöðvar eigi sæti ellefu fulltrúar í stað níu og bætist við einn fulltrúi frá flugstoðum og einn frá rauða krossi íslands lögð er til sú breyting á annarri málsgrein þrettándu grein að ríkislögreglustjóri skuli kanna afstöðu hlutaðeigandi lögreglustjóra áður en hann tekur ákvörðun um að samhæfingar og stjórnstöð taki við stjórn aðgerða í fjórtándu grein annarri málsgrein er lagt til að henni verði breytt þannig að þjónustumiðstöð skuli hafa samvinnu við viðkomandi almannavarnanefndir þegar hún hefur samskipti við fjölmiðla varðandi önnur málsl fyrstu málsgrein fimmtándu greinar frumvarpsins er lögð til orðalagsbreyting jafnframt er því bætt við að viðbragðsáætlanir séu gerðar til samræmis við þau lög sem um starfssviðið gilda er það til að árétta að til grundvallar viðbrögðum við almannavörnum liggi sviðsábyrgðar grenndar samkvæmnis og samræmingarreglurnar sem frumvarpið grundvallast á í sextándu grein frumvarpsins eru lagðar til tvenns konar breytingar er annars vegar lagt til að bæði sveitarfélög og stofnanir á þeirra vegum skuli kanna áfallaþol í umdæmi sínu samræmist þetta fyrsta málsgrein fimmtándu greinar frumvarpsins þar sem mælt er fyrir um skyldu ráðuneyta og undirstofnana til að kanna áfallaþol þess hluta íslensks samfélags sem undir þau heyrir hins vegar er lagt til að í stað þess að kveðið sé á um í sextándu grein að sveitarfélög geri viðbragðsáætlanir þá sé tekið fram til samræmis við tíundu greinar frumvarpsins að það verkefni sé á hendi almannavarnanefnda sveitarfélaganna lögð er til sú breyting á sautjándu grein frumvarpsins að viðbragðsáætlanir skuli staðfestar áður en þær eru sendar ríkislögreglustjóra í þriðju málsgrein nítjánda grein er breytt tilvísun í tuttugustu greinar frumvarpsins er lögð er til breyting þar kemur fram að ákvörðun um kvaðningu manns til starfa við almannavarnir verði ekki skotið til æðra stjórnvalds lagt er til að í stað orðsins starfa komi tafarlausrar aðstoðar til að undirstrika að fara er ekki um almenn störf að ræða heldur aðstoð sem ekki má bíða

í fyrstu málsgrein tuttugustu og þriðju grein er lagt til að lögreglustjóri í stað ríkislögreglustjóra hafi heimild til að gefa almenn fyrirmæli á hættustundu til samræmis við lögreglulög og er það í samræmi við það sem áður hefur verið nefnt að stjórn aðgerða í héraði sé á hendi lögreglustjóra svo er í annarri málsgrein tuttugustu og níundu grein frumvarpsins sagt að skýrsla rannsóknarnefndar skuli kynnt hlutaðeigandi almannavarnanefndum og sveitarstjórnum áður en hún verður birt til þess að tryggja að þessum aðilum almannavarnanefndum og sveitarstjórnum gefist kostur á að meta skýrslurnar áður en þær koma fram opinberlega varðandi refsiákvæðið í þrítugasta og þriðju greinar frumvarpsins er gerð breyting til skýringar þar er vísað sérstaklega til þeirra ákvæða laganna sem því er ætlað að ná til lagt er til að í refsiákvæðinu verði aðeins mælt fyrir um að sá sem gefi ranga tilkynningu til samhæfingar og stjórnstöðvar eða misnoti þjónustu hennar varðandi almannavarnir hvort sem er af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi skuli sæta refsingu samkvæmt viðeigandi lagaákvæðum hins vegar getur tiltekin hegðun fallið undir ákvæði annarra laga og má þar nefna eins og gert er í

kvaðningu yfirvalds um aðstoð til að koma í veg fyrir ófarnað sem lífi heilbrigði eða velferð manna er búin hætta af síðan eru fleiri breytingar sem varða tilvísanir og

sem dómsmálaráðherra setur eftir tillögum ríkislögreglustjóra nauðsynlegt þykir að í gildi séu reglur um almannavarnastig en nokkurn tíma getur tekið fyrir almannavarna og öryggismálaráð að taka ákvörðun um efni þeirra meiri hluti allsherjarnefndar leggur til að frumvarpið verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef gert hér grein fyrir og er að finna í sérstöku þingskjali siv friðleifsdóttir skrifaði undir þetta álit með fyrirvara sigurður kári kristjánsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndarálitið rita auk þess sem hér stendur ágúst ólafur ágústsson ellert b schram siv friðleifsdóttir með fyrirvara eins og áður er getið herdís þórðardóttir karl fimmti matthíasson og kjartan eggertsson